Sectorul transporturilor este unul dintre sectoarele cheie pentru dezvoltarea economică și socială a Uniunii Europene. La solicitarea Parlamentului European, Comisia Europeană a propus internalizarea costurilor externe și modificarea Directivei privind eurovigneta.

Criza economică face ca numărul comenzilor să scadă, transportatorii au costuri ridicate, se desființează firme și se pierd locuri de muncă. Deși textele propuse de Comisie sunt un pas înainte pentru dezvoltarea unui transport care să respecte și să protejeze mediul, ele pot și trebuie să fie îmbunătățite.

Personal, consider că o directivă care nu se aplică tuturor statelor membre cu caracter obligatoriu nu își va atinge scopul și poate denatura semnificativ piața internă prin barierele pe care unele state membre, dacă doresc, le pot introduce în libera circulație a persoanelor și a mărfurilor. De aceea consider că internalizarea costurilor externe trebuie să se aplice tuturor tipurilor de transport și trebuie evitată dubla taxare. Astfel, dacă unele state membre au decis să introducă taxa de drum, atunci acestea nu ar trebui să mai introducă o taxă suplimentară pentru poluare.

Trebuie deci să acționăm pentru reducerea acesteia, dar prețul acestor măsuri nu trebuie plătit doar de transportatorii rutieri de marfă și pasageri.

Co modalitatea va permite transferul mărfurilor din sistem rutier în sistem feroviar, naval sau aerian și va eficientiza transportul de bunuri și persoane. În concluzie, avem nevoie de o strategie integrată pentru dezvoltarea transportului european, cu protejarea mediului, fără însă ca internalizarea costurilor externe să afecteze competitivitatea transportului rutier.